Señor Presidente, señor Comisario, señor Ministro, repito las palabras que el presidente de mi país, nuestro Lehendakari Iñigo Urkullu, dirigió en el Global Forum Spain la semana pasada a responsables europeos les pido un triple compromiso con las personas, con el empleo y con la economía real. Es hora de poner el mismo empeño en el rescate del empleo que el dedicado al rescate bancario. Los bancos rescatados deben devolver el esfuerzo público, engrasando la economía con crédito a los emprendedores, porque la solución está en la economía real, en el capital humano, en las personas, en los jóvenes y las mujeres, que son los actores de la economía real, no en la especulación financiera. Desarrollo económico sí, pero con desarrollo social. Y mejor proponer y propiciar que los chinos trabajen como nosotros que intentar competir trabajando sin protección social y entre nubes de humo venenoso. Porque el mundo, así, no es sostenible. Por eso lamento que se haya marchado el señor Barroso, pero me gustaría que este fuera el mensaje que trasladaran al próximo Consejo Europeo de marzo y al evento de alto nivel que, como han anunciado, se celebrará en septiembre en Nueva York.